Quiero empezar por recordar que son muchos los países, los entramados, los bancos, los asesores fiscales, los abogados que están relacionados con los papeles de Panamá. Es importante, sin embargo, que recordemos que este país, Malta, tiene la firme voluntad de trabajar por la transparencia y por la cooperación leal en la lucha contra la evasión fiscal. Esto es lo que nosotros pensamos de usted, señor Muscat. Nosotros tenemos confianza plena en su trabajo. Le respetamos, le felicitamos por su triunfo y esperamos que, efectivamente, Malta sea uno de los países punteros en esta lucha por la justicia fiscal y por la lucha contra los paraísos fiscales. Pero, señorías, no hablamos solo de Malta. Porque quiero recordar que se han cruzado cuarenta mil personas, relacionadas con la Unión Europea, con los papeles de Panamá y la OLAF ha decidido investigar a varias personas. Por ejemplo, a la antigua comisaria Kroes o, por ejemplo, al actual comisario Cañete, por sus relaciones con los papeles de Panamá. Hablemos claro. No acusemos solo a Malta, sino que exijamos ejemplaridad y exijamos, efectivamente, una investigación plena de los responsables. Porque, ciertamente, también la Comisión, también la Unión Europea tienen que dar credibilidad suficiente a su trabajo y no acusar únicamente a un país, sino ponernos todos al frente de una lucha que debemos librar todos juntos.